Es lógico que se debata, dentro de los límites que establece el Tratado, y que, además, se haga sobre la estrategia presupuestaria y económica que se considere adecuada en las actuales circunstancias, y que se recomiende en este caso a Grecia, de lo cual Grecia, sin duda, se puede beneficiar. El Banco Central Europeo tiene sus cometidos propios en el Tratado, cometidos en cuanto a la estabilidad financiera y a la estabilidad de los precios, desde una posición de independencia.